A dokumentum világosan tükrözi az Unió és Kína közötti stratégiai kapcsolatok fontosságát különös tekintettel azokra a globális kihívásokra, melyekkel naponként szembesülünk.

Kínával szorosan együtt kell működnünk még akkor is, hogyha több kérdésben joggal vagyunk elégedetlenek. Az egypárti uralom az emberi jogokat a gazdasági érdekeknek rendeli alá, a vallásszabadságot durván korlátozzák Tibetben, a nemzeti kisebbségek köztük az ujgurok súlyos üldöztetést szenvednek, a halálbüntetés továbbra is érvényben van, a szólásszabadságot pedig az alkotmányos előírások ellenére szintén nem tartják tiszteletben.